Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, si j'en crois l'entretien que vous avez récemment accordé à Benoît Vitkine, vous n'êtes pas aussi hostile à la Russie que ne le sont souvent les responsables politiques baltes. Je comprends les inquiétudes de vos pays quant à la préservation de vos identités respectives, mais la nouvelle guerre froide dans laquelle nous entraîne l'Union européenne nuit gravement aux intérêts des nations européennes, y compris les vôtres.

Prises au départ sous la pression des Américains, ces mesures ont enclenché une spirale de sanctions et de contre sanctions, dont nos agriculteurs sont les premières victimes. Après la réconciliation franco allemande, notre continent a maintenant besoin d'une réconciliation polono russe, par delà les ressentiments légitimes hérités de la période communiste. Oui, le moment est venu de nous concentrer sur les grands défis posés par la submersion migratoire et le terrorisme islamiste. C'est dans cet esprit que nous voulons construire l'Europe de demain et c'est ce qui m'a conduit à prendre part à deux délégations de notre groupe. Il y a deux semaines, nous étions à Moscou et la semaine dernière, à Varsovie, pour le congrès Europe des Nations et des Libertés.